Lep pozdrav vsem skupaj . Gospod podpredsednik , moram vas zopet opozoriti, da sem Ivanuša, nisem Ivanuša, naj vam to malo ostane spominu. Gospod minister, za vas imamo eno vprašanje glede javnega sektorja. Kakovost javne uprave in zadovoljstvo državljanov vplivata na uspešnost celotne države . Zato si moramo prizadevati, da bi bile javne storitve čimbolj dostopne, kakovostne, enostavne in prijazne za uporabnike. Na ministrstvu za javno upravo ste v januarju dva osemnajst vzpostavili projekt merjenja zadovoljstva uporabnikov javnih storitev. Pilotni projekt merjenja zadovoljstva stranki na Upravni organih je potekal med sedemnajstim januarjem in tridesetim junijem dva osemnajst. V dvanajstih upravnih organih, kjer je potekal projekt, s strani strank sprejeli izpolnjenih šest tisoč petsto anket. Iz analize merjenja zadovoljstva izhaja, da so stranke v večini zadovoljne z organi, ker opravljajo javne storitve. Povprečna ocena od ena do pet so bile merjene, se gibljejo okoli štiri cela pet. Preko devetdeset odstotkov strank je tistih, ki so bile zadovoljne in zelo zadovoljne. Glede na to, na te podatke, imamo torej najboljši javni sektor na svetu. Osebno sem mnenja, da ima javni sektor še kar nekaj rezerve, predvsem pri dostopnosti do strank. Kar nekaj organov, tudi ministrstvo za javno upravo pa sodišča, imajo uradne ure le v ponedeljkih in petkih od devete do dvanajste ure, ter ob sredah od devete do dvanajste ure in od štirinajste do šestnajste ure. Torej, Slovenec, ki dela vsak dan od osme do šestnajste ure, ne more uporabljati vaših storitev. Ljudje si morajo dejansko vzeti dopust, da lahko uredijo svoje osebne zadeve pri državnih organih. In to ni prav. Da ne govorim, kaj je šele z obiskom pri zdravnikih specialistih. Ampak to je že druga zgodba. Ministrstvo za javno upravo odpravlja med drugim tudi naloge na področju, opravlja, med drugim naloge za, na področju sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja. Zanima me, ali so uradne ure obvezne. Ali je ministrstvo kdaj razmišljalo ukinitvi uradnih ur oziroma o izenačitvi uradnih ur s poslovnim časom. Najhuje, kar lahko državljan sliši ob klicu ali obisku državnega organa, je danes pa ni uradnih ur. Pa glih ravno danes ste morali priti. In še en problem pa je telefonska odzivnost. Vsak javni uslužbenec ima svoj telefon . Če želimo biti servis za naše državljane in državljanke, zakaj javno ne objavimo vseh telefonskih številk. Namesto tega pa tratimo čas telefonskimi odzivniki , povezavami, od ene do druge referentke. S tem vsi izgubljamo čas, tako državni kot javni uslužbenci. Če ima lahko predsednica ameriškega davčnega sodišča na spletni strani objavljeno telefonsko številko, ne vidim razlogov, zakaj ne bi bilo to pri slovenski javnih uslužbencih nemogoče. Ali bi bilo možno objaviti vse telefonske številke in naslove elektronske pošte javnih uslužbencev in poleg osebnega imena in delovnega mesta pripisati še področje, ki jih posameznik uslužbenec pokriva ? Hvala lepa. Minister, izvolite.